Európa számára nem elsősorban a szélsőséges pártok jelentenek veszélyt, hanem az, ha a társadalom többsége nem lép fel ezekkel az eszmékkel szemben. Múlt héten a magyar Jobbik vezetője Londonban járt, ahol jelentős tömeg várta és tette világossá számára, hogy nem kér a neonáci eszméiből. Senki sem volt hajlandó helyszínt biztosítani a jobbikos találkozó számára. Ezzel szemben Magyarországon a Fidesz kormány fokozatosan mossa tisztára a szélsőjobb által magasztalt Horthy rendszert, fogadtatja el a társadalommal az antiszemita szerzőket azzal, hogy kötelező tananyagba emeli a műveiket. Szélsőjobboldali nézeteket valló újságírókat, művészeket tüntet ki. Most éppen egy szobrot készül emelni a náci megszállás emlékére, amelyben elmossa a különbséget bűnösök és áldozatok között. Udvari történészük idegenrendészeti eljárásnak nevezi a zsidó deportálásokat.